Având în vedere perioada de criză pe care o traversăm, problemele bugetare ale statelor membre, disciplina financiară impusă de noile regulamente europene, acordul privind CFM poate fi considerat un succes. Dacă luăm în considerare situația politică și socială din Uniune, creșterea populismului și scăderea încrederii în Uniune, putem, de asemenea, să spunem că s a realizat un acord în condiții dificile și că poate fi considerat un sprijin pentru stabilitatea europeană. Un buget multianual este de preferat unui buget anual, contribuie la menținerea unității Uniunii. Dacă ne gândim, însă, că s a aplicat pentru prima dată procedura bugetară din Tratatul de la Lisabona, putem spune că Parlamentul European nu a utilizat avantajele oferite de această procedură, și anume codecizia pentru politicile orizontale. Bugetul Uniunii a fost decis în Consiliul European și datorită condiției de unanimitate a fost decis de un număr restrâns de state membre.

Nu trebuie să uităm, însă, că sunt încă necesare decizii importante ale Consiliului referitoare la actualul exercițiu financiar două rectificări bugetare pentru anul 2013, în valoare de 13,2 miliarde, absolut necesare pentru a respecta angajamentele Comisiei, în special pentru politica de coeziune. Aș adăuga aici și punerea în practică a Acordului din Consiliul European din februarie 2013, privind aplicarea regulii M3 pentru România și Slovacia.